Señor Presidente, Señorías, una vez más la defensa de los intereses generales por la Comisión y el Parlamento choca con egoísmos nacionales que acampan en el Consejo.

La Delegación española del Grupo PPE y yo, en su nombre, reiteramos que la propuesta de la Presidencia resulta, a nuestro juicio, inaceptable.

Y no solo es eso el nuevo tijeretazo directo a las políticas agrícolas y de cohesión supone sobrepasar la línea roja que España señaló desde el inicio de los trabajos.

Algunos estamos haciendo esfuerzos y sacrificios probados para la corrección del déficit. Pero España, como tantos otros países, necesita crecer, incrementar la actividad económica y crear empleo. Y con este presupuesto no se llega a ninguna parte, antes bien, constituye un misil en la línea de flotación. Señorías, no es posible conseguir más Europa con muchos menos recursos, sobre todo, si lo que hay, se distribuye injustamente. Si ese es el caso, España se opondrá a un marco financiero plurianual para la Unión Europea que suponga lisa y llanamente la desaparición de las posibilidades de crecimiento y, sobre todo, cualquier vestigio de solidaridad, y esta es precisamente la dirección que está tomando el Consejo Europeo.